qui a assisté au premier débat sur le Conseil européen, qui est sortie au début du débat agricole, et qui rentre maintenant pour le débat sur la gouvernance économique. C'est dire l'importance qu'elle accorde à l'agriculture européenne et aux agriculteurs européens.